În calitate de raportor din partea Grupului SD pentru problema SIS, mă voi referi la acesta. În primul rând, aș dori să l felicit pe domnul Coelho pentru munca enormă depusă și, mai ales, pentru consecvența de care a dat dovadă în finalizarea acestor două rapoarte. Aș dori să mulțumesc și doamnei comisar Malmström pentru faptul că, de la preluarea funcției de către dânsa, Comisia a început să dea dovadă de transparență. Ceea ce a trezit și trezește îngrijorarea noastră este nerespectarea termenelor de punere în aplicare a SIS II. Parlamentul și a exprimat de mai multe ori poziția vizavi de întârzieri, îndeosebi în ceea ce privește incapacitatea Comisiei de a stabili o dată precisă pentru începerea funcționării. Faptul că nici la ora actuală nu știm cu siguranță dacă testele au fost sau nu încununate de succes nu poate decât să provoace dubii serioase în ceea ce privește modul de gestionare a proiectului. Ținând cont de faptul că Parlamentul European are obligația să supravegheze modul în care se cheltuie banii comunitari, propunerea de a păstra în rezervă fondurile care urmează să fie alocate pentru dezvoltarea SIS II în cadrul exercițiului bugetar 2011 este o măsură normală de siguranță. Parlamentul trebuie să fie consultat și informat permanent cu privire la desfășurarea proiectului SIS II, care nu poate fi compromis pe motiv de lipsă de voință politică sau incapacitate de gestionare.